Se impune elaborarea unor măsuri care să permită dezvoltarea de sisteme de securitate cibernetică, pentru reducerea riscurilor de perturbare a internetului, care reprezintă o infrastructură critică, dar și pentru creșterea nivelului de siguranță informațională la nivel global, în cât mai multe sectoare de activitate, iar acest lucru poate fi obținut doar prin cooperare internațională. Așadar, consider că este necesară armonizarea, la nivelul tuturor statelor membre, a legislației privind măsurile de coerciție, privind infracționalitatea asupra infrastructurilor critice. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin stabilirea, la nivelul întregii Uniuni Europene, a unor măsuri unitare de sancționare drastică a inițiatorilor de atacuri și perturbări cibernetice, ceea ce ar reduce riscul apariției acestora.